virðulegi forseti ég vil nú byrja á því að fagna því að við tökum okkur hér tíma til að ræða þetta mikilvæga mál eins og flestir vita er pisa könnunin alþjóðleg og henni er ætlað að meta stöðu menntakerfa með því að prófa þekkingu og færni fimmtán ára nemenda könnunin sem efnahags og framfarastofnunin o e c d hefur lagt fyrir á þriggja ára fresti frá árinu tvö þúsund er umfangsmesta rannsókn sem gerð er í menntamálum í heiminum í dag nær til sextíu og fimm landa sem til samans standa fyrir níutíu prósent af hagkerfi heimsins niðurstöður pisa hafa mikið vægi í alþjóðlegri umræðu um menntamál og taka stjórnvöld víða um heim hliðsjón af þeim í stefnumótun sinni sem dæmi má nefna að bæði danir og þjóðverjar réðust í umbætur á sínu menntakerfi eftir niðurstöður úr fyrstu pisa könnuninni eftir að þær lágu fyrir árið tvö þúsund eins hafa svíar ákveðið að láta gera sérstaka úttekt á stöðu síns menntakerfis eftir síðustu niðurstöður pisa virðulegi forseti hvað er það sem pisa könnunin mælir pisa hefur ekki bein tengsl við námskrár viðkomandi landa eða skólanámskrár prófunum er ætlað að meta hvernig nemendur sem eru að ljúka skyldunámi geti beitt þekkingu sinni í aðstæðum sem þau gætu mætt í lífinu og hvernig þeir eru undirbúnir til fullrar þátttöku í samfélaginu þannig má segja að til þess að geta tekið þátt í nútímasamfélagi sé það grundvallarforsenda að geta lesið til að geta aflað sér skilnings á þeim málefnum sem uppi eru einnig er mikilvægt að ungt fólk hafi kunnáttu í stærðfræði til að meta gögn og upplýsingar sem settar eru fram á tölulegu formi og kunni skil á helstu hugtökum náttúruvísinda og þessi atriði eru metin í pisa með prófum á lesskilningi og læsi á stærðfræði og náttúrufræði með upplýsingum sem aflað er með bakgrunnsspurningum er unnt að túlka niðurstöður með vísan til þátta svo sem félagsstöðu nemenda og aðbúnaðar í skólum með því að bera saman árangur nemenda í pisa milli ára og hvernig þeir standa í samanburði við jafnaldra sín í öðrum löndum er hægt að leggja visst mat á stöðu íslensks menntakerfis virðulegi forseti nú mun ég víkja að helstu niðurstöðum pisa fyrir ísland íslenskir nemendur hafa að jafnaði staðið nokkuð vel hvað varðar læsi á stærðfræði árið tvö þúsund var ísland vel yfir meðaltali o e c d landa með fimm hundruð og fimmtán stig

staða íslenskra nemenda í náttúrufræði hefur verið vel undir meðaltali frá því að mælingar á þeim þætti hófust árið tvö þúsund og sex og árið tvö þúsund og tólf var meðaltalið fyrir ísland fjögur hundruð sjötíu og átta stig sem er marktækt undir fjögur hundruð níutíu og átta stiga meðaltali o e c d í lesskilningi var meðaltalið fyrir ísland árið tvö þúsund og tólf fjögur hundruð áttatíu og þrjú stig sem er marktækt undir meðaltali o e c d sem er fjögur hundruð níutíu og sex stig árið tvö þúsund var ísland vel

til að átta sig á hvað þessi þróun þýðir hvað varðar árangur íslenskra nemenda í pisa er hvert ár í skóla metið á um fjörutíu og fimm til fimmtíu stig það þýðir að árangur íslenskra nemenda í stærðfræði og lesskilningi árið tvö þúsund og tólf jafngildir því að þeir hafi verið hálfu ári skemur í skóla en jafnaldrar þeirra þegar próf í þessum greinum voru fyrst lögð fyrir árið tvö þúsund og tvö þúsund og þrjú ég legg áherslu

það er enginn einn hópur nemenda sem dregur árangurinn niður nemendur á öllum getustigum standa sig verr nemendur sem ná bestum árangri í stærðfræði og lestri hefur fækkað og að sama skapi hefur þeim sem standa sig illa fjölgað hvað varðar lesskilning varð hlutfall nemenda á neðstu þrepum það er sem náðu ekki þrepi tvö fimmtán prósent árið tvö þúsund

sá hópur sem lendir undir hæfnisþrepi tvö er sá sem ekki getur lesið sér til gagns eins og það er stundum orðað tuttugu og eitt prósent einhver stærstu tíðindi í pisa könnuninni tvö þúsund og tólf fyrir ísland er sá munur í árangri sem er staðfestur á milli höfuðborgarsvæðisins annars vegar og landsbyggðarinnar hins vegar á höfuðborgarsvæðinu er árangur í stærðfræði fimm hundruð og fjögur stig sem er fyrir ofan meðaltal o e c d en í öllum öðrum landshlutum er árangurinn undir fimm hundruð stigum frá fjögur hundruð níutíu og þremur stigum á vesturlandi og niður í fjögur hundruð fimmtíu og eitt stig á suðurnesjum í lesskilningi er kynjamunur í öllum þátttakendalöndunum strákum í óhag en meðaltal o e c d var þrjátíu og átta stiga munur á íslandi er munur milli stráka og stelpna fimmtíu og eitt stig og hefur heldur aukist frá árinu tvö þúsund þegar munurinn var fjörutíu stig hlutfall stráka á íslandi sem lenda undir hæfnisþrepi tvö voru þrjátíu prósent árið tvö þúsund og tólf og hafði aukist um tíu prósent frá árinu tvö þúsund um tólf prósent stelpna lenda í sama hópi og hefur aukningin þar numið fjögur prósent virðulegi forseti vík ég þá að viðbrögðum við niðurstöðum pisa það ber að varast það að draga of víðtækar ályktanir af niðurstöðum pisa og leggja á grundvelli þeirra einhvers konar heildardóm um stöðu menntunar á íslandi menntun er miklu meira en færni í lestri eða reikningi

hæfni til þátttöku í lýðræðislegri umræðu eða þann almenna þroska sem felst í góðri menntun hins vegar verður ekki horft fram hjá því að góður lesskilningur að skilja og meta tölulegar stærðir og þekkja til þeirra fræða sem varpa ljósi á þróun náttúrunnar er nauðsynleg forsenda til þess að einstaklingur geti menntast til starfa og þátttöku í tíma þjóðfélagi því ber að taka niðurstöður úr pisa könnunum alvarlega draga lærdóm af þeim og nýta til uppbyggingar í íslensku menntakerfi ytri aðbúnaður íslenskra grunnskólanema er dag góður á alþjóðlega vísu framlög á hvern nemanda eru mjög há í samanburði við önnur lönd stöðugildum kennara hefur fjölgað um tuttugu og þrjú prósent á milli áranna tvö þúsund og tvö þúsund og tólf á sama tíma fækkaði grunnskólanemum um tvö komma níu prósent og árið tvö þúsund voru tólf komma sjö nemendur á hvert stöðugildi kennara en árið tvö þúsund og tólf voru tíu nemendur á hvern kennara og menntun kennara hefur batnað árið tvö þúsund voru áttatíu og eitt prósent kennara með kennsluréttindi en árið tvö þúsund og tólf var hlutfallið komið upp í níutíu og sex prósent stuðningur hefur verið aukinn og sérfræðiþjónusta bætt við nemendur með sérþarfir á milli áranna tvö þúsund og tvö þúsund og tólf fjölgaði stöðugildum sérkennara um sextíu og sex prósent og árið tvö þúsund og tólf voru meira en tvöfalt fleiri stöðugildi stuðningsfulltrúa og uppeldisfulltrúa en árið tvö þúsund á sama tíma fjölgaði nemendum sem nutu sérkennslu um átta prósent á tímabilinu fjölgaði kennsludögum á skólaárinu um tíu daga þannig að við lok grunnskóla höfðu nemendur fengið hundrað fleiri kennsludaga sem jafngildir tuttugu kennsluvikum skólagangan hefur því lengst um meira en hálft skólaár virðulegi forseti það eru því allar ytri forsendur fyrir því að íslenskir nemendur standi sig vel á alþjóðlegum prófum eins og pisa áður en niðurstöður pisa tvö þúsund og tólf birtust hafði ég sett af stað í ráðuneytinu skoðun á því hvernig styrkja mætti grunnstoðir í íslensku menntakerfi og afrakstur þeirrar vinnu mun líta dagsins ljós á næstu vikum með útgáfu hvítbókar um umbætur í menntamálum við undirbúning hvítbókarinnar hefur verið sérstaklega horft til lesturs og lesskilnings á grundvelli pisa rannsóknarinnar einnig hefur verið unnið að greiningu á námsframvindu nemenda í framhaldsskólum ljóst er að þessir tveir þættir eru tengdir en ef nemendur hafa ekki náð tökum á lestri við lok grunnskóla munu þeir að öllum líkindum eiga erfitt uppdráttar í framhaldsskóla þegar leitað er leiða til þess hvernig bæta má árangur nemenda í pisa er tilhneiging til þess að rannsaka frekar og finna skýringar á stöðunni eins og hún er nú

þróun menntakerfa sumir liggja innan skólanna en aðrir utan þeirra svo sem hvað ungt fólk les mikið og það skiptir reyndar alveg gríðarlega miklu máli það er ekki bara inni í skólanum sjálfum þar sem þetta gerist þetta gerist líka á heimilunum að krakkarnir lesi og æfi sig að lesa heima svo er heldur ekki vanmetið að horfa til reynslu annarra þjóða hvernig aðrar þjóðir hafa ráðist í umbætur sem hafa skilað árangri og það er hægt að finna nokkur dæmi þess mjög góð má þar nefna til dæmis nokkur fylki í kanada og þýskaland sem dæmi um vellukkaðar úrbætur eitt af því sem má læra af reynslu annarra þjóða er að setja sér fá en skýr markmið sem unnið er að einnig að skapa jákvæð viðhorf til umbóta hjá sem flestum í samfélaginu og byggja aðgerðir á sannreynanlegum gögnum og rannsóknum nefna má nokkur svið sem þar skipta máli fyrst er að nefna menntun og störf kennara og allar rannsóknir benda til þess að að kennarar séu lykilgerendur í umbótum þá þarf að styðja í starfi og efla menntun þeirra annað sem liggur beint fyrir er að taka til athugunar skipulag námstímans í aðalnámskrá hvað varðar lestrarkennslu er hlutfall kennslustunda sem varið er til móðurmálskennslu mun lægra hér á landi en á hinum norðurlöndunum og vísbendingar eru um að verulega dragi úr lestrarkennslu í grunnskólum eftir fjórða bekk fleira mætti nefna sem máli skiptir virðulegi forseti svo sem kennsluhætti námsgögn og stöðu nemenda af erlendum uppruna virðulegi forseti ég vil enn og aftur þakka fyrir það tækifæri að fá að flytja þinginu þessa skýrslu hér er um að ræða gríðarlega mikilvægt verkefni sem okkar bíður og ég vil sérstaklega nefna eitt það verða ekki gerðar umbætur á menntakerfinu í einhvers konar einum rykk með einhverju einu stóru átaki þetta mun taka langan tíma þar til við förum að sjá árangur því að menntakerfin eru flókin viðkvæm og